Señor Presidente, quiero dar las gracias a todas las señoras diputadas y los señores diputados que han intervenido en el debate. La mayoría de las intervenciones creo que muestran un alto grado de acuerdo y de consenso sobre las orientaciones que acaban de explicitar los Presidentes de los dos bancos, en estos momentos de crisis pero también de oportunidades, para alentar, desde la utilización de sus recursos y de su actividad, políticas tan necesarias en la Unión Europea como la eficiencia energética, la lucha contra el cambio climático, el apoyo a las pequeñas y medianas empresas o el apoyo a tecnologías limpias en sectores en este momento tan afectados como el automóvil. Creo que también hay un acuerdo muy amplio en cuanto a la necesidad de intensificar, en la medida de lo posible, las acciones de ambos bancos en aquellos países especialmente afectados o golpeados por la crisis, dentro de la Unión Europea, pero también más allá de nuestras fronteras, y coincido con todos aquellos de ustedes que han pedido a los bancos que hagan más. No coincido con alguna voz que ha dicho a los bancos que, en estos momentos difíciles, hagan menos o sean más prudentes. Creo que, precisamente, la existencia de bancos como el Banco Europeo de Inversiones o el BERD se justifica particularmente en momentos como los que estamos viviendo. Y unas últimas palabras sobre los comentarios relativos a la supervisión del Banco Europeo de Inversiones. Me alegro de que el señor Maystadt haya mostrado su actitud abierta que por otra parte ya conocía para analizar y encontrar una solución a esa cuestión, que ya fue evocada en el debate del año anterior. La Comisión, por supuesto, se manifiesta, desde hoy mismo, dispuesta a trabajar junto con el señor Maystadt para encontrar los mecanismos más eficaces y a la vez conformes con nuestro ordenamiento jurídico con objeto de hallar una solución a un tema tan importante, sobre todo en momentos en los que el Banco Europeo de Inversiones y también el BERD tienen que recurrir a unos mercados que son más difíciles que en años anteriores para conseguir financiación en las condiciones favorables y con el rating máximo posible con el que trabajan ambos bancos.